Minúta je veľmi krátky čas, a tak mi len dovoľte povedať, že Európsky parlament, poslankyne a poslanci Európskeho parlamentu sú síce vašimi oponentmi, ale konštruktívnymi oponentmi a chceme vám pomôcť v realizácii toho, čo ste tu predstavili. Mohli by sme spojiť sily proti tým, ktorí sú skutočnou brzdou v integrácii Európskej únie, a to je Európska rada. Ponúkame vám našu priateľskú ruku aj našu pomoc v tom, aby ste zabojovali proti predsedom vlád, ktorí presadzujú národné egoizmy a ktorí týmito národnými egoizmami brzdia rozvoj a hlbšiu integráciu Európskej únie. Takže dúfam, že sa tu čoskoro stretneme a budeme už rokovať o konkrétnych opatreniach a spolu porazíme aj Radu.